O astfel de măsură nu numai că nu ar reprezenta o soluție, dar ar constitui o greșeală cel puțin din următoarele puncte de vedere. În primul rând, nu există nicio legătură fundamentată economic între creșterea cotelor de lapte și scăderea prețurilor pe piață.

Cred că impunerea unor cote rigide ar determina în timp creșterea prețurilor. Cei care vor beneficia vor fi din nou nu producătorii, ci, din nou, procesatorii și comercianții. Dacă vrem să limităm producția, ar trebui să i încurajăm pe producători eventual să renunțe în mod voluntar la creșterea animalelor prin stimulente, și nu prin măsuri care ar putea distorsiona piața. Ce se va întâmpla în ipoteza unei înghețări a cotelor în momentul în care se va relua, de exemplu, cererea pe piața mondială? Ce ar putea face producătorii europeni?

Pentru că producția de lapte nu are un robinet pe care să îl putem închide și deschide după bunul plac. Dacă am reduce acum producția, oamenii ar înceta, evident, să crească vaci, iar refacerea șeptelului ar fi foarte dificilă în momentul în care ne vom da seama că ceea ce unii își imaginează acum că ar fi o măsură bună, în realitate reprezintă o mare greșeală.